Si vemos lo que está sucediendo en el mundo árabe islámico —vemos la situación en Argelia, la situación en el Líbano, la situación en Irak, la situación en Irán—, uno estaría tentado de pensar que nos encontramos ante una suerte de segunda primavera árabe islámica. Si en Argelia hay un cambio de régimen, en el Líbano y en Irak hay un cambio de gobierno, y en Irán hay grandes protestas que han sido reprimidas de una manera totalmente inaceptable.

Este Parlamento debe posicionarse sobre la situación en Irak con una resolución, y nuestro futuro alto representante, el señor Borrell, tiene que tomarse con mucha seriedad la situación de estos tres países, y debemos tener una aproximación estratégica